Nous devrions agir pour que tout citoyen vivant au sein de l'Union européenne bénéficie d'un revenu minimum décent, c'est à dire bien au dessus du seuil de pauvreté, combiné à un droit effectif à la santé, au logement et à une formation débouchant sur la garantie d'un travail pour lequel il ne devrait plus y avoir

Madame la Commissaire, vous devriez lancer une directive cadre pour une sécurité sociale professionnelle combinant une garantie du travail et de la formation tout au long de la vie pour chacune et chacun des citoyens européens ainsi que le droit à la santé et au logement. Les moyens financiers des grandes entreprises aujourd'hui, ceux des banques, les crédits de la Banque centrale donnés aux banques privées, existent aujourd'hui pour cela.